góðir landsmenn við hefjum nú störf á nýju þingi sextíu og þrír þingmenn með eitt markmið markmið okkar er að bæta líf íslendinga allra við munum skiptast á skoðunum um hvaða leiðir séu bestar til þess fallnar að ná þessu markmiði það eru hindranir í veginum en tækifærin sem við stöndum frammi fyrir íslendingar eru slík að þau hljóta að blása okkur í brjóst krafti og þori til að ryðja burt öllum þeim hindrunum sem á vegi okkar verða við höfum traustan grunn til að byggja á sá grunnur er landið okkar og þrautseigja dugnaður og útsjónarsemi þjóðarinnar og fyrri kynslóða íslendinga hvað getum við byggt á þessum grunni hversu langt getum við komist með sameiginlegt markmið okkar byrjum á að ímynda okkur fyrirmyndarland

slíkt land væri á besta hugsanlega stað á hnettinum á skilum evrópu og norður ameríku það væri í norðri á þeim stað á heimskringlunni sem stendur best að vígi þegar litið er til breytinga í náttúrunni til samgangna mannfjöldaþróunar matvælaframleiðslu og öryggis landið væri eyja með skýr landamæri frá náttúrunnar hendi og byggð af einni þjóð með sambærilegt gildismat herlausri þjóð sem býr samt við meiri frið og meira öryggi en flestallar þjóðir heims þjóðin í þessu ímyndaða fyrirmyndarlandi er ekki fjölmenn og hefur því nóg til skiptanna landið og sjórinn eru rík af þeim náttúruauðlindum sem verða eftirsóttastar til framtíðar landrými er nægt loftið og vatnið er hreint og náttúrufegurðin einstök í landinu er næg umhverfisvæn orka húsakynni eru hituð með varma sem streymir upp úr jörðinni og þar eru framleidd heilnæmustu og bestu matvæli sem völ er á þar eru allir fæddir jafn réttháir og grundvallarsjónarmið mannréttinda eru í hávegum höfð öllum er tryggð besta mögulega heilbrigðisþjónusta og allir eiga kost á að mennta sig á því sviði sem þeir finna kröftum sínum bestan farveg fjölbreytilegt menningarlíf og öflugt íþrótta og æskulýðsstarf veitir landsmönnum margbreytilegt skemmtilegt og heilbrigt líf þessi frjói jarðvegur veldur því að af þessari fámennu þjóð spretta vísindamenn íþróttamenn tónlistarmenn rithöfundar og annað listafólk á heimsmælikvarða þótt tiltölulega fátt fólk búi í þessu stóra landi tryggja greiðar samgöngur að landið og þar með þjóðin er ein heild alls staðar eru innviðir traustir og allir hafa aðgang að nauðsynlegri þjónustu landið er framarlega í innleiðingu og þróun nýrrar tækni þar er gott að stofna og reka ný fyrirtæki fríverslunarsamningar við lönd um allan heim og staðsetning landsins í miðpunkti flutningaleiða milli stærstu markaðssvæða heims þýða að landsmenn geta framleitt gæðavörur og flutt út um víða veröld allir íbúar landsins búa við góð kjör vegna þess að tækifærin eru nýtt skynsamlega og í allra þágu hvergi er betra að ala upp börn eða dvelja við öryggi á efri árum flestum jarðarbúum þætti þessi lýsing á landi sjálfsagt hljóma eins og fjarstæðukennd útópía óraunverulegt ævintýraland en fyrir okkur íslendinga er þetta ekki svo fjarlægt margt er þegar til staðar og annað er innan seilingar ef við stöndum vel að verki eða telur einhver að eitthvað af því sem ég taldi upp geti ekki orðið raunin á íslandi það er hins vegar ekki sjálfgefið við getum líka fjarlægst þessa mynd en það hvort verður höfum við í hendi okkar íslendingar eru sjálfstæð þjóð og því fylgir að við erum okkar eigin gæfu smiðir fyrstu hindranirnar sem við þurfum að ryðja úr vegi eru þær sem felast í efnahagslegri stöðnun og skuldasöfnun heimila fyrirtækja sveitarfélaga og ríkisins fjárlögin sem fjármála og efnahagsráðherra kynnti í gær lýsa upphafi sóknar þau boða lækkandi skuldir um leið og hafist er handa við endurreisn grunnstoða heilbrigðisþjónustu og annarra velferðarmála álögur á millitekjufólk og lágtekjufólk eru minnkaðar og fyrri skerðingar á kjörum eldri borgara og öryrkja afnumdar grunnur er lagður að vexti fjárfestingu atvinnusköpun og kjarabótum nú munu gömlu bankarnir sem enn eru reknir sem fjárfestingarsjóðir loks greiða skatta eins og önnur fyrirtæki það eru mikilvæg nýmæli og raunar merkilegt að það skuli ekki hafa gerst fyrr ávinningur gömlu bankanna og vogunarsjóðanna sem fjárfest hafa í þeim er til kominn vegna þess skjóls sem neyðarlögin og höftin sköpuðu íslendingar fengu í fyrstu ekki mikla hjálp við að búa til þá stöðu eða skilning hjá mörgum erlendum ríkjum sum nágrannalönd réðust meira að segja í þvingunaraðgerðir þegar verst stóð á hjá okkur íslendingar voru beittir hryðjuverkalögum og víða voru gömlu bankarnir þvingaðir til að selja eignir sem síðan hafa margfaldast að verðmæti þetta var gert til að verja hagsmuni þessara ríkja á meðan hafa íslendingar sýnt einstaka þjónustulund neyðarlög og höft hafa varið eignir gömlu bankanna og háir vextir hafa verið greiddir til að auka þær enn frekar vogunarsjóðir sem keyptu kröfurnar eftir fall bankanna kröfur sem ríkið hefði átt að kaupa hafa margfaldað fjárfestingu sína það er hvorki sanngjarnt né eðlilegt að íslenskt samfélag sé látið bera allan kostnaðinn af því að afnema höftin það er því nauðsynlegt að skoða hagkerfið allt í samhengi við afléttingu hafta það er almenningur í þessu landi sem tekur áhættuna af því hvernig til tekst með skuldaskil gömlu bankanna og afnám hafta hvað mundi það þýða ef gjaldeyrishöftum yrði fyrst létt af gömlu bönkunum svo að kröfuhafar fengju úrlausn sinna mála á undan öðrum og ríkið tæki að sér að skipta kröfum í gömlu bankana í gjaldeyri á haftagengi þá væri ríkið í raun að skuldsetja sig enn frekar til að auka verðmæti krafnanna og íslenskt samfélag sæti uppi með mörg hundruð milljarða króna kostnað slíkt mundi skerða lífskjör á íslandi til langrar framtíðar og hindra okkur í að endurreisa heilbrigðiskerfið og tryggja almenna velferð afnám hafta er öllum í hag og þess vegna er það sameiginlegt hagsmunamál allra að skapa þær aðstæður sem leyfa afnám þeirra samhliða því að lokið verði við að hleypa loftinu úr eignabólunni er eðlilegt og rétt að hleypa lofti úr hinni hlið eignabólunnar skuldabólunni niðurfærsla skulda er fyrst og fremst réttlát efnahagsleg aðgerð sem mun veita heimilum nauðsynlegt súrefni svo að þau geti dregið andann starf sérfræðihóps um leiðréttingu verðtryggðra fasteignalána gengur vel ljóst er að aðgerðirnar og tengdar grundvallarbreytingar á íslenskum fjármálamarkaði meðal annars breyting úr verðtryggðu kerfi yfir í óverðtryggt og endurskoðun húsnæðiskerfisins fela í sér einhverjar umfangsmestu umbætur sem ráðist hefur verið í á íslandi um áratuga skeið slíkar breytingar taka óhjákvæmilega tíma og þær geta orðið umdeildar en mikilvægt er að hafa hugfast að þetta eru nauðsynlegar aðgerðir til að koma á heilbrigðu fjármálakerfi og bæta hag landsmanna almenn skuldaleiðrétting mun ekki leysa vanda allra þess vegna var nauðsynlegt að huga að fleiri úrræðum og að því hvernig mætti byggja upp húsnæðiskerfi sem nýtist öllum þótt aðstæður fólks séu ólíkar undir stjórn félags og húsnæðismálaráðherra og innanríkisráðherra er nú unnið að lausn sem gera á eigendum yfirskuldsettra íbúða kleift að losna án gjaldþrots undan eftirstöðvum sem veð stendur ekki undir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 og að laun fólks dugi til að standa straum af húsnæðiskostnaði auk annarra lífsgæða sem við teljum að ísland eigi að geta staðið undir til að fjölga störfum og bæta kjör verður fjárfesting að aukast til mikilla muna á íslandi ríkisstjórnin vinnur að því á fjölmörgum vígstöðvum að skapa þær aðstæður að hér verði gott að stofna og reka fyrirtæki nú er unnið að miklu átaki við að bæta og einfalda það regluverk sem fyrirtæki starfa eftir með nýju fjárlagafrumvarpi er hafist handa við skattkerfisbreytingar sem munu skapa jákvæða hvata hvata til að fjárfesta ráða fólk í vinnu og framleiða meiri verðmæti lögð verður áhersla á að fjölga fólki með menntun í tækni og iðngreinum og öðrum skapandi greinum stuðningur við nýsköpun og rannsóknir verður aukinn og stuðlað að sókn á nýja markaði meðal annars á grundvelli fríverslunarsamninga fyrirtæki í vexti þurfa fjármagn það er afar mikilvægt að lífeyrissjóðirnir taki aukinn þátt í fjármögnun nýsköpunar og sprotafyrirtækja ef við trúum því raunverulega að nýsköpun sé forsenda velferðar til framtíðar liggur beint við að lífeyrissjóðirnir taki þátt í að skapa þau auknu verðmæti sem þarf til að standa undir lífeyri framtíðarinnar löggjöf þarf að sjálfsögðu að endurspegla þetta en í ljósi þeirrar nánu tengingar sem er milli aðila vinnumarkaðarins og lífeyrissjóðanna er eðlilegt að þeir taki þátt í að móta slíka umgjörð með stjórnvöldum samhliða kjarasamningum það er ljóst að hinn mikli vaxtamunur íslensku bankanna og háir stýrivextir seðlabankans eru ekki til þess fallnir að stuðla að fjárfestingu og verðmætasköpun vextir verða að byggjast á því að ný verðmæti séu að skapast sumir halda því reyndar fram að ekki sé hægt að gera ráð fyrir vexti og atvinnusköpun með krónu sem gjaldmiðil slíkar fullyrðingar voru alltaf rangar en nú eru þær nánast orðnar skoplegar á íslandi hefur kaupmáttur aukist meira en í nokkru evrulandi þar með talið þýskalandi þrátt fyrir krónu í höftum atvinnuleysi í krónulandinu er orðið eitthvert hið minnsta í evrópu og hagvöxtur er einhver sá mesti í evrópu þrátt fyrir krónu eða líklega ætti maður að segja vegna krónu krónuna þarf þó að laga hún þarf að virka eins fyrir alla og stuðla að aga í ríkisfjármálum refsa þegar teknar eru óskynsamlegar ákvarðanir og verðlauna fyrir ráðdeild verðtryggingin er hins vegar farin að koma í veg fyrir eðlilega virkni krónunnar en sérfræðihópur um afnám verðtryggingar af neytendalánum vinnur nú að því að bæta þar úr aukinn útflutningur og verðmætasköpun innan lands munu styrkja krónuna á ný og bæta lífskjör ferðaþjónusta gengur vonum framar hvað gjaldeyristekjur varðar er ferðaþjónustan nú nánast jöfn áliðnaði og sjávarútvegi og vaxtarmöguleikarnir eru miklir iðnaðarráðherra mun á þessu þingi leggja fram frumvarp um gjaldtöku af ferðamönnum til að standa undir kostnaði vegna uppbyggingar og viðhalds á ferðamannastöðum ríkisstjórnin mun verja hina einstöku fögru og hreinu íslensku náttúru og vinna að því að ísland miðli af þekkingu og reynslu og verði enn meiri fyrirmynd annarra þjóða í umhverfismálum en nú er ef við íslendingar ætluðum að framleiða þá raforku sem við framleiðum nú þegar á umhverfisvænan hátt en gera það með brennslu kola þyrftum við að flytja inn og brenna hátt í áttatíu og fimm milljónir tonna af kolum árlega við þyrftum að brenna tuttugu og sex tonn af kolum á hvern einasta íslending á ári tuttugu og sex tonn á mann sextíu og þrír þingmenn þyrftu meira en sextán hundruð tonn fyrir sína hlutdeild í raforkuframleiðslunni allur þessi salur dygði ekki til að hýsa allt það kolamagn sem þyrfti að brenna bara fyrir þessa sextíu og þrjú það tekur bara til raforkuframleiðslunnar en ekki til húshitunar og annarrar orkuframleiðslu það er því vert að minnast þess að íslensk orkuframleiðsla er ein sú umhverfisvænsta í heiminum og í því felast gríðarleg verðmæti sjávarútvegur mun þegar allt er talið skila ríkissjóði meiri tekjum en nokkru sinni fyrr gagnstætt því sem ráða mátti af háværri og villandi umræðu á sumarþinginu er gert ráð fyrir að veiðigjöld skili jafn miklum tekjum á yfirstandandi fiskveiðiári og því síðasta sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra mun leggja fram frumvörp um breytingar á fiskveiðistjórn og gjaldtöku af sjávarútvegi sem saman eiga að tryggja samfélaginu hámarksávinning af greininni á íslandi hefur tekist að gera sjávarútveg í senn að arðbærri og umhverfisvænni grein á meðan sjávarútvegur í mörgum evrópulöndum felur í sér ríkisstyrkta rányrkju nú þegar íslenskur sjávarútvegur getur á ný farið að gera ráð fyrir stöðugleika og fyrirsjáanleika er ekkert að vanbúnaði að hefja mikla fjárfestingarsókn í greininni íslenskur sjávarútvegur og tengdar greinar eru vettvangur stórkostlegrar nýsköpunar og búast má við áframhaldandi fjölgun verðmætra starfa í sjávarklasanum á undanförnum árum hef ég oft rætt um þau sóknarfæri sem liggja í íslenskri matvælaframleiðslu í ljósi þess að gera mætti ráð fyrir stöðugt vaxandi eftirspurn eftir matvælum í heiminum á meðan aðstæður til matvælaframleiðslu færu víða versnandi nú þegar blasa áhrifin við eftirspurn eftir íslenskum mjólkurvörum er mikil kjötframleiðendur eiga möguleika á að markaðssetja vörur sínar á hágæðamörkuðum og útflutningur á íslensku grænmeti er að verða vænlegur kostur sé búið vel að íslenskum matvælaframleiðendum mun greinin ekki aðeins skipta sköpum við gjaldeyrissparnað hún getur orðið ein af stóru gjaldeyrisskapandi greinunum ríkisstjórnin leggur mikla áherslu á að búa í haginn fyrir nýtingu þeirra tækifæra sem skapast vegna þróunarinnar á norðurslóðum ekkert ríki á meira undir farsælli þróun þessara mála en ísland og norðurslóðamál eru lykilatriði í utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar eins og glöggt sést í stjórnarsáttmálanum þróun þeirra mála sem heyra undir norðurslóðamál hefur líka verið hraðari en flesta óraði fyrir enn berast jákvæðar vísbendingar um hugsanlegar olíu og gaslindir á drekasvæðinu og siglingaleiðin yfir norðurskautið opnast svo hratt að kínverjar stefna nú að því að eftir aðeins sjö ár fari allt að tuttugu prósent af vöruflutningum þeirra til vesturlanda um norðurskautið eitt af stærstu hafnarfyrirtækjum evrópu bremenhafnir hyggst nú hefja umfangsmiklar rannsóknir til að meta hvort ísland sé ákjósanlegur staður fyrir nýja heimshöfn til að hægt verði að nýta þau fjölmörgu tækifæri sem birtast okkur í öllum landshlutum er mikilvægt að styrkja innviði um allt land heilbrigðisþjónustu skólahald og aðra opinbera þjónustu fjarskipti raforkuflutning og samgöngur að því mun ríkisstjórnin vinna allt þetta kjörtímabil áformað er að fimm hundruð milljóna króna verði varið í að efla löggæslu þegar á næsta ári hafin er vinna við að auka net og upplýsingaöryggi á íslandi og til skoðunar eru leiðir til að verja börn fyrir einelti og öðru ofbeldi í heimi þar sem samskipti fara að miklu leyti fram á netinu

ríkisstjórn byggðu upp heilbrigðisþjónustu sem alþjóðastofnanir töldu eina þá bestu jafnvel þá albestu í heimi heilbrigðiskerfið hefur hins vegar látið á sjá eftir ítrekaðan niðurskurð undanfarinna ára þessum mikla niðurskurði er nú lokið en ljóst er að breytinga er þörf til að

til að ná þeim markmiðum þarf að vinna langtímastefnumótun fyrir heilbrigðiskerfið og forgangsraða í þágu uppbyggingar þar á næstu árum meðal þess sem gera þarf til að bæta þjónustuna er að stýra flæði sjúklinga milli heilsugæslu sérfræðinga og sjúkrahúsa með hliðsjón af þjónustuþörf en þar gegnir heilsugæslan lykilhlutverki ekki hvað síst á landsbyggðinni vandi heilbrigðiskerfisins hverfur ekki á einni nóttu til að ná þeim markmiðum sem við erum sammála um að séu nauðsynleg þarf mikla vinnu fjármagn og samstöðu á næstu árum um að forgangsraða í þágu heilbrigðisþjónustunnar ekki er annað að heyra á þingmönnum stjórnarandstöðunnar en að þeir séu tilbúnir til að styðja slíka forgangsröðun í fjárlagavinnunni sem nú er að hefjast hvað sem líður forgangsröðun undanfarinna ára þingmenn meiri hlutans geta því vænst stuðnings stjórnarandstöðu við slíkar tillögur viðamikil verkefni blasa við á sviði almannatrygginga og framlög til þeirra og annarra velferðarmála stóraukast áfram verður haldið við að afnema skerðingar sem lífeyrisþegar urðu fyrir árið tvö þúsund og níu meðal annars með því að fella úr gildi skerðingarhlutfall tekjutryggingar mikilvægt er að byggja upp íslenskt menntakerfi unnið er að greiningu á stöðu og stefnu sem lögð verður fyrir í hvítbók sem hugsuð er sem grundvöllur samráðs og ákvarðana um aðgerðir meðal annars er stefnt að því að fleiri nemendur ljúki framhaldsskólanámi á skemmri tíma en nú er en því getur fylgt margvíslegur þjóðhagslegur ávinningur jafnframt er unnið að endurskoðun háskólastigsins með það að markmiði að auka gæði og bregðast við þörfum samfélagsins

getur veitt okkur möguleika sem stærri ríki skortir lítið samfélag á til dæmis auðveldara með að vinna samhent að sameiginlegri framtíðarsýn og slíkt getur þegar upp er staðið reynst okkur íslendingum ákaflega gæfuríkt en þeir eru til sem hafa ekki trú á íslandi þeir sem ala á sundrung og þeir sem aðhyllast öfgakennda hugmyndafræði og líta á hvern þann vanda sem upp kemur í samfélaginu fyrst og fremst sem tækifæri til að innleiða þær öfgar íslandssagan í meira en ellefu hundruð ár sýnir að þegar við íslendingar höfum trú á landinu okkar og okkur sjálfum og þegar okkur auðnast að standa saman en látum ekki sundrung og niðurrifsöfl draga úr okkur þrótt þá farnast okkur vel nú stöndum við rúmlega þrjú hundruð þúsund manna þjóð frammi fyrir tækifæri til að gera landið okkar að sannkölluðu fyrirmyndarlandi framfarasinnuðu landi þar sem hugað er að velferð allra þar sem auðlindir eru nýttar í sátt við náttúruna og samheldið og hamingjusamt fólk lifir í öryggi alla sína daga að því skulum við vinna þingmenn hvar í flokki sem við stöndum af djörfung og reisn með trú á framtíð íslands að leiðarljósi